Señor Presidente, la identificación entre FIFA y corrupción es una muestra de lo que sucede cuando aceptamos que una cuestión de tan evidente interés público como el deporte profesional sea dominada y gestionada desde estructuras privadas sin efectivo control democrático y judicial.

Por cierto, ¿cómo es posible que hayamos debido esperar a las actuaciones judiciales de países no miembros de la Unión Europea, como Suiza y los Estados Unidos? La enorme repercusión económica del fútbol define el escenario ideal para que crezcan los peores vicios de la corrupción individual o, como en el caso de la FIFA, estructural e institucional la relación entre corruptos y corruptores se hace del todo evidente. Pero si quieren ir a las raíces, hagámoslo apuntando a tres sectores económicos del todo identificados la comunicación audiovisual

las apuestas deportivas privadas, especialmente en su versión digital.